De uitspraak van het Europese Hof laat er geen misverstand over bestaan de Europese wet op dataretentie had nooit mogen bestaan.

Volgens mij is de pnr overeenkomst met de VS in één klap illegaal geworden, én die met Australië, én die met Canada, én die met Zuid Korea, die op de rol staat, én de wens van de Commissie en lidstaten zoals mijn eigen land, Nederland, om een eigen passenger name record systeem op te zetten.

Ik raad Europol aan nu te stoppen met het overleveren van onze banktransacties aan de VS, want het is onwettig.

Deze dataretentiewet is niet te repareren, dit vraagt om een andere aanpak en ook dat moet snel.

Daar hebben we helemaal geen nieuwe wet voor nodig, dat mag nu al. Een ding is zeker, als wij gaan wachten op onze regeringen, wachten wij tot St. Juttemis, de Nederlandse staatssecretaris Steven heeft nog acht weken nodig. Ik roep alle telecom en internetbedrijven op nu te stoppen met het opslaan van informatie over onze telefoontjes en onze e mailtjes.